Um es gleich vorwegzunehmen Ich werde diesem Abkommen zustimmen. Ich bin prinzipiell ein Befürworter des Freihandels. Der freie Handel hat sich immer als gewinnbringend für beide Seiten und auch als Wachstumsmotor erwiesen.

Vietnam ist dazu noch ein ganz besonders dynamisches Land in einem auch sehr dynamischen Umfeld. Das Wirtschaftswachstum Vietnams liegt seit den 90er Jahren konstant über 5 und auch die Infrastruktur und die Rechtssicherheit sind in den letzten Jahren stark ausgebaut worden.

So positiv das alles klingt, so möchte ich doch auch die negativen Seiten Vietnams nicht verschweigen Kritische Journalisten, religiöse Minderheiten, Menschenrechtsaktivisten werden vom sozialistischen Regime unterdrückt, außer Landes gejagt oder sterben unter ungeklärten Umständen.